Polityka klimatyczno energetyczna jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla Polski, w której węgiel jest podstawowym surowcem w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Polska jest otwarta na uczciwą, rzetelną i konstruktywną dyskusję o tym, jak wspólnie osiągnąć cele klimatyczne w sposób efektywny kosztowo, akceptowalny społecznie i bez wpływu na bezpieczeństwo energetyczne kraju.